Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer al señor Susta que me haya cedido su turno de palabra y decir que en el fragor del debate a veces se nos olvida de qué estamos hablando estamos hablando de dos países democráticos —con defectos, no son democracias perfectas, porque no existen las democracias perfectas, pero sí son democracias pluralistas—. No se trata de democracias populares, de las que tenemos una triste experiencia en este continente, sino de democracias pluralistas, con libertad de expresión, con libertad sindical y con libertad de manifestación y de participación. A mí me gustaría oír esa misma exigencia que estoy oyendo aquí cuando tratemos el comercio con China, con Vietnam, o el futuro acuerdo con Cuba —del que soy partidario—, que pongamos las mismas exigencias y el mismo nivel a esos países. Y no olvidemos que Colombia y el Perú han sufrido durante muchas décadas el flagelo, la lacra de la auténtica violación de derechos humanos que es el terrorismo de las FARC y de Sendero Luminoso, que han provocado no diecisiete, sino miles y miles de muertos en el campesinado de esos dos países.